Señor Presidente, la verdad es que me parece insólito que, a día de hoy, tengamos que estar manteniendo este debate en el Parlamento Europeo, sobre un Convenio que data de 2011 y que todavía no ha sido ratificado por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. He escuchado con atención al Consejo, he escuchado con atención a la Comisión y creo que se ha acabado el momento de discursos complacientes, porque mientras nosotros escuchamos estos discursos, día a día miles de mujeres ven truncadas sus vidas a manos de hombres que acaban con ellas por el mero hecho de ser

Estamos hablando de una violación de derechos humanos, de la necesidad de que se ratifique este Convenio para que los Estados miembros asuman responsabilidades jurídicas, que tienen que aplicar para luchar contra la mayor lacra social que existe en estos momentos en el mundo y en la Unión Europea. Aprovecho también esta intervención para exigir al Gobierno de España que ratifique, que agilice todos los trámites para ratificar este Convenio.

Por último, desde el Grupo de socialistas y demócratas llevamos tiempo pidiendo y exigiendo a la Comisión que se emprendan todas las iniciativas necesarias para que haya un marco jurídico legislativo en la Unión Europea para luchar contra la violencia sobre las mujeres.